Abban a körben, ahol a mi kompetenciánk van, ez négy európai ügynökséget jelent, tehát az Eurofund ot, a CEDEFOP ot, a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséget, illetve a Munkakörülmények Javítását Szolgáló Ügynökséget. Örömmel állapítottuk meg, hogy

Egyébként megegyezett a véleményünk a Számvevőszék véleményével. A pénzügyi beszámoló alapját képező műveletekről ugyanezt tudtuk megállapítani. Ugyanakkor fölhívtuk a figyelmet arra, hogy szorosabban együtt kéne működni a jövőbeni programok tervezésében, és üdvözöltük a Bizottságnak azt a szándékát, hogy szorosabban nyomon követi a tagállamok éves beszámolóit, például az Európai Szociális Alap tekintetében külön odafigyel ara, hogy milyen hozzáadott értéket képviselnek